Je weiter weg die produzierenden Unternehmen sind, desto mehr schauen alle weg, Hersteller, Händler und Kunden.

Europäische Unternehmen sollen sich aber nicht hinter einer Subunternehmerkette verstecken dürfen. Deshalb brauchen wir dringender denn je eine soziale Berichtspflicht von multinationalen Unternehmen.

Denn diese Entschließung enthält doch einige praktikable, auch sehr bald umzusetzende Vorschläge. Ich möchte einen guten Vorschlag hervorheben, nämlich, dass die EU Botschaften, z. B.